Hvala za besedo. Ja, kako naj predlog tega zakona komentira nekdo, ki se je več kot desetletje ukvarjal zaposlovanjem invalidom, invalidov? Nekdo, ki pozna večino pomanjkljivosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi pasti visokih, višjih in nižjih nadomestil. Nekdo, ki je ljudem obljubil, da se bo boril za izboljšanje teh pravic in se tudi ves čas bori. Danes bi si z največjim veseljem želela, da bi ta zakon lahko podprla, a ga ne morem iz številnih razlogov, ki jih bom v nadaljevanju tudi navedla. Predlagatelji so odprli le en člen tega te, te zakonodaje anomalij, krivic, neenakosti v pokojninski in invalidski zakonodaji je zelo veliko . Pri vsaki spremembi, ko sprejemamo katerikoli zakon, vedno tehtamo in moramo paziti torej, da ne delamo novih krivic, da je zakon pravičen, enakovreden, enakopraven do vseh. Kot je bilo rečeno danes že večkrat, pokojninski sistem je zavarovalniški sistem. Prvi vrsti zavarovalniški sistem, sicer je tudi solidaren, a je zavarovalniški, takšnega imamo in takšno je tudi dejstvo. S takšno uravnilovko, ki bi se določila z višino tega zneska, kjer bi potem večina invalidskih upokojencev dobivala približno enak znesek, bi se, kot je že bilo večkrat danes izpostavljeno, res porušila vsa razmerja upokojencev, tudi do razmerja do starostnih upokojencev. Izpostavljeno je bilo in tudi sama sem se to večkrat vprašala, ali je res človek kriv, da hitro zboli. Pa seveda ni, si seveda želi , da bi delal dlje časa. A tukaj, v teh primerih tudi v naši zakonodaji nastopi solidarnost in v teh primerih se invalidska pokojnina računa tudi na podlagi prištete dobe. Prišteje se fiktivna doba, to je torej doba do šestdesetega oziroma petinšestdesetega leta, ko bi človek še lahko delal. Tako da v teh primerih je naš sistem tudi solidaren. Zdaj, če bi se lahko strinjala osebno še s prvim odstavkom predlaganega člena, se pa nikakor ne morem strinjati z napisanim drugim odstavkom tega člena, ki je povsem neprimeren, nekonsistenten in dejansko sploh ne razlikuje invalidskih upokojencev od invalidov, ki pridobivajo, ki dobivajo invalidska nadomestila, se pravi, ki so še delno zmožni, se pravi zahtevate tukaj tudi prijavo invalidskih upokojencev, zahtevate prijavo na Zavod za zaposlovanje, in sicer v evidenco iskalcev zaposlitve. Kot rečeno, invalidski upokojenci nimajo preostale delovne zmožnosti, so upokojeni, torej imajo prvo kategorijo in ne iščejo več zaposlitve, se ne prijavljajo v evidenco, nobeno evidenco Zavoda za zaposlovanje. V kolikor ste pa mislili prejemnike denarnega nadomestila, bi pa bilo potrebno potem, če že, da se prijavijo v evidenco brezposelnih oseb. Kajti v evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavi vsak. Tako študent, tisti, ki je zaposlen, pa želi iskati novo zaposlitev. In v tej evidenci se jim dejansko ne nudi nič drugo kot se jih obvešča o prostih delovnih mestih. Ti ljudje zagotovo rabijo veliko več. Zraven motivacije tudi ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki se tudi ne nudijo ljudem, ki so prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve. ogromno svetovanja in tudi zastopanja pri delodajalcih. Tako da to, kolikor so mišljeni prejemniki, torej tretje kategorije, potem vsekakor prijava v evidenco brezposelnih oseb, ne v evidenco iskalcev zaposlitve. Že cilj sprememb SPIZ ena, torej leta dva tisoč dva, je bil aktivacija invalidov. Ni namen, da bi kdorkoli bil doma pasiven, tudi da bi imel višje nadomestilo, ampak da je vključen v družbo, da je koristen in zato tudi se je šlo v to smer, da se invalide, ki se zaposlijo, tudi nagradi. Vsak invalid, ki se zaposli na drugem, ustreznem delovnem mestu, potem dobiva petintrideset procentov nagrade oziroma petintrideset procentov tega invalidskega nadomestila, ki ga sicer pripada, ko je brezposeln. In to ni malo. Glede na to, da nam delavcev na trgu dela že sedaj primanjkuje, vidim tukaj precej možnosti, še več, kot so jih imeli invalidi do sedaj, da se bodo lahko še bolje aktivirali in našli tudi primerno zaposlitev, torej primerno svojim omejitvam. Večkrat se omenja, kako naj človek živi z dvesto štiriinštiridesetimi evri ali dvesto petdesetimi ali dvesto sedemdesetimi ali osemdesetimi. omenjate socialne ogrožene ljudi, torej nihče ne rabi s tem živeti, kajti socialna pomoč ni namenjena samo tistim, ki so brez delovne dobe ali pa brezposelni, ampak jo lahko koristijo vsi. Tudi ti se pravi tudi ti delovni invalidi lahko koristijo socialno pomoč, če pa imajo prvo kategorijo, torej da niso zmožni za delo, pa lahko koristijo tudi varstveni dodatek. In varstveni dodatek je bil do prvega prvega dva tisoč dvanajst je bil že del pokojninske zakonodaje. Takrat ste ga izvzeli in razlog povsod naveden, ko pač bereš to malo nazaj, je bil, da se očisti pokojninska blagajna z vseh teh dajatev, za katere se niso plačevali prispevki. In to je bila družinska oziroma ta državna pokojnina in pa varstveni dodatek. Že prej se je varstveni dodatek dodeljeval tistim z nižjim nižjimi dohodki in torej nižjim premoženjem. Takrat so ljudje morali ta dokazila pošiljati na ZPIZ, zdaj pač to uveljavljajo na Centru za socialno delo. Saj dejanske druge nobene velike razlike pri tem ni. Torej tudi takrat se je ta dohodninski in premoženjski cenzus uveljavljal. No, v prejšnji vladi je pa bilo tudi urejeno to, da se ta varstveni dodatek, ki se je vmes prejšnja leta vknjižil na premoženje oziroma delala naznamba, je zdaj to ukinjeno in dejansko pri ljudeh, ki imajo do sto dvajset tisoč evrov premoženja ni nobenih težav, da ne bi tega varstvenega dodatka dobivali, in se jim tudi ne bo nikamor knjižil. Zdaj bom pa izpostavila še tisto, kar sem tudi, kar pa mene najbolj mori in sama vidim kot največjo krivico ali pa neenakost v tem pokojninskem in invalidskem zakonodaji in sem jo tudi na odborih že večkrat izpostavila. To je pa to, da se razlikuje med ljudmi, ki grejo na invalidsko komisijo in so na dan invalidske komisije zaposleni, torej so pokojninsko zavarovani, in med tistimi, ki na dan invalidske komisije niso pokojninsko zavarovani, se pravi, da so brezposelni in brez denarnega nadomestila. Tole sem že izpostavila, in tudi, če imata ta dva človeka povsem enako delovne dobe, imata priznano denarno nadomestilo v različnih odstotkih. In sicer je denarno nadomestilo brezposelnega celo dvajset procentov nižje. Tak človek dobi nadomestilo priznano v višini štirideset procentov predvidene invalidske pokojnine. In jaz mislim, da je ravno tu tisti največji ključ in da se na ta način da sistemsko rešiti, da se to, to anomalijo odpravi in da se jo odpravi tudi za nazaj, ne samo za naprej. kajti tu, ne vem, nikoli mi nihče ni znal povedati, pa če sem klicala na ZPIZ ali kamorkoli drugam, nihče nikoli mi ni znal povedati, zakaj zakonodaji obstaja ta neenakost. Zakaj se loči ob istih, ne vem, zdravstvenih omejitvah, ob isti delovni dobi, zakaj se loči ljudi na tiste, ki so pač na dan invalidske komisije nezaposleni, ali pa zaposlene. In tukaj vidim, sem že večkrat izpostavila to zadevo in jo tudi večkrat še bom, če bo potrebno, ampak res tukaj vidim tisto, kar kar mi lahko oziroma se da narediti, da bo ta sistem bolj pravičen in tudi bolj enakopraven. tako da, prosim, jaz bi res prosila tudi na ta del odziv ministrstva in državnega sekretarja, če so to zadevo res že preštudirali in če se jo, le da, če se jo da vključiti že sedaj v to prvo spremembo pokojninske zakonodaje. Hvala. Hvala lepa. Prihajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik vlade.